hæstvirtur forseti ég þakka fyrir það að geta flutt þetta frumvarp hér á milli þess sem beðið er eftir að fleiri komi til atkvæðagreiðslu en flyt hér frumvarp til lag aum breytingu á lögum númer hundrað þrjátíu og níu tvö þúsund og eitt um stofnun sameignarfyrirtækis um orkuveitu reykjavíkur með síðari breytingum frumvarp þetta er flutt af allri háttvirtur iðnaðarnefnd fyrstu grein hljóðar svo um breytingu á fjórðu málsgrein fyrstu grein laganna og orðast svo komi fram beiðni um greiðslustöðvun nauðasamninga eða gjaldþrotaskipti skulu ákvæði laga um gjaldþrotaskipti eins og þau eru á hverjum tíma eiga við um orkuveitu reykjavíkur með sama hætti og um félag með takmarkaða ábyrgð í annarri grein er fjallað um að lögin öðlist þegar gildi í greinargerð með þessu frumvarpi stendur meðal annars virðulegur forseti með lögum númer hundrað fjörutíu og fjögur tvö þúsund og tíu voru gerðar breytingar á lögum númer hundrað þrjátíu og níu tvö þúsund og eitt um stofnun sameignarfyrirtækis um orkuveitu reykjavíkur í framhaldi af ákvörðun eftirlitsstofnunar efta frá áttunda júlí tvö þúsund og níu í tengslum við rannsókn stofnunarinnar á fyrirkomulagi eigendaábyrgða orkuveitu reykjavíkur og landsvirkjunar samhliða framlagningu þess frumvarps sem varð að lögum númer hundrað fjörutíu og fjögur tvö þúsund og tíu var lagt fram frumvarp til laga um breytingar á lögum númer fjörutíu og tvö nítján hundruð áttatíu og þrjú um landsvirkjun með sama markmiði og hefur það verið afgreitt sem lög frá alþingi frumvarp þetta er lagt fram til að tryggja að sams konar kröfur séu að öllu leyti gerðar til eigendaábyrgða landsvirkjunar og orkuveitu reykjavíkur að því leyti hvenær slík eigendaábyrgð verður mögulega virk var á því atriði tekið í b lið fyrstu grein frumvarps þess sem varð að lögum númer hundrað fjörutíu og fjögur tvö þúsund og tíu varðandi orkuveitu reykjavíkur og í b lið fyrstu grein frumvarps þess sem nýverið var afgreitt frá alþingi um breytingu á lögum númer fjörutíu og tvö nítján hundruð áttatíu og þrjú um landsvirkjun

eru ekki að öllu leyti samhljóða og má halda því fram að ákveðinn efnismunur sé á þeim ekki var það ætlunin þegar framangreind frumvörp voru lögð fram síðastliðið haust og er frumvarp þetta því lagt fram til að samræma ákvæðin til að taka af allan vafa um að sams konar fyrirkomulag verði viðhaft varðandi framangreindar eigendaábyrgðir er með frumvarpi þessu lagt til að orðalagið verði samræmt í lögunum það er að orðalagið í lögum númer hundrað þrjátíu og níu tvö þúsund og eitt eins og þeim var breytt með lögum númer hundrað fjörutíu og

landsvirkjun nánar tiltekið er núgildandi ákvæði laga númer hundrað þrjátíu og níu tvö þúsund og eitt svohljóðandi ákvæði laga um gjaldþrotaskipti greiðslustöðvun og nauðasamninga eins og þau eru á hverjum tíma gilda um orkuveitu reykjavíkur ábyrgð eigenda orkuveitu reykjavíkur verður ekki virk fyrr en að loknum gjaldþrotaskiptum fyrirtækisins lagt er til að umrætt ákvæði orðist svo til samræmis við ákvæði b liðar fyrstu grein í nýlegum lögum um breytingu á lögum númer fjörutíu og tvö nítján hundruð áttatíu og þrjú um landsvirkjun þar sem stendur meðal annars komi fram beiðni um greiðslustöðvun nauðasamninga eða gjaldþrotaskipti skulu ákvæði laga um gjaldþrotaskipti eins og þau eru á hverjum tíma eiga við um orkuveitu reykjavíkur með sama hætti og um félag með takmarkaða ábyrgð með þessu ákvæði virðulegi forseti er í samræmi við kröfu eftirlitsstofnunar efta tryggt að orkuveita reykjavíkur líkt og landsvirkjun lúti sömu reglum um gjaldþrotaskipti greiðslustöðvun og nauðasamninga og önnur félög með takmarkaðri ábyrgð eins og fram kemur í lögum númer hundrað þrjátíu og níu tvö þúsund og eitt um stofnun sameignarfyrirtækis um orkuveitu reykjavíkur bera eigendur orkuveitu reykjavíkur hver um sig einfalda hlutfallslega ábyrgð á lánaskuldbindingum fyrirtækisins þar sem um einfalda ábyrgð er að ræða verður kröfu ekki beint að eigendum fyrr en fullreynt er að krafa fáist ekki greidd hjá fyrirtækinu

á lánafyrirgreiðslu þar sem gjaldþrotaskipti geta tekið verulega langan tíma ekki er talin ástæða til að ganga það langt í lagatextanum og er því frumvarp þetta lagt fram til að tryggja að fullt samræmi sé í lagaumhverfi orkuveitu reykjavíkur og landsvirkjunar hvað þessi atriði varðar virðulegi forseti ég hef hér lesið þá greinargerð sem með þessu frumvarpi er sem eins og ég segi er flutt af iðnaðarnefnd þau gögn sem iðnaðarnefnd fékk bæði frá orkuveitunni leitaði umsagnar hjá iðnaðarráðuneytinu og orkuráði orkustofnun þá hefur það alls staðar verið tekið á jákvæðan hátt en hér legg ég höfuðáherslu á það virðulegi forseti að þessi breyting er eingöngu gerð til þess að samræma í lagatextanum hvað varðar orkuveitu reykjavíkur og landsvirkjunar við erum hér að setja inn textann eins og hann er hjá landsvirkjun